Ab Januar 2014 werden wir nun ein Gesetz haben, das sich für alle als Win win Situation bewahrheiten wird für die Fischer, für die Umwelt, für die Fische und für die Verbraucher. Ich hatte vor drei Jahren einen Traum. In absehbarer Zeit werden wir in unseren Gewässern wieder so viele Fische haben, dass sich unsere Kinder, Enkelkinder und weitere Generationen ohne schlechtes Gewissen auf viele leckere Fischgerichte freuen dürfen. Junge Menschen werden mit Begeisterung Fischer werden und so viel Geld verdienen, dass sich dieser schwere Beruf wieder lohnt. Ich habe großes Vertrauen in die Fischer. Wer allerdings dieses Vertrauen missbraucht, muss zukünftig mit erheblichen Strafen rechnen. Die Meeresumwelt wird wieder gesunden, und wir werden von einer Überfischung nur noch in den Geschichtsbüchern lesen. Heute bin ich überzeugt Der Traum wird sich bewahrheiten. Dafür vielen, vielen Dank an alle!